bałtyckich. Podobne kary i restrykcje spotykały także producentów i przewoźników z Polski.

W każdym takim przypadku Unia powinna wspierać dyskryminowane państwo. Chcę podkreślić z całą mocą w każdym takim przypadku. Potrzebna jest aktywność całej Komisji Europejskiej i jednoznaczność unijnych polityków. Nie ma bowiem w Unii państw bardziej i mniej ważnych.